Señor presidente, lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos de América, probablemente por cálculo electoralista, ha venido a incendiar el fragilísimo que rige entre Palestina e Israel. Esta declaración es claramente una violación del Derecho internacional, es una ilegalidad sobre otra ilegalidad desde el principio.

Es muy difícil que sigamos confiando en los Estados Unidos como garantes de nada después de haber desequilibrado la balanza de esta manera. Le hace el presidente Trump un flaco favor a la causa de la paz y, desde luego, a sus compromisos internacionales. Creo que es el momento de que la Unión Europea tome el liderazgo. Lo hemos dicho muchas veces, pero esta debe ser la más oportuna en este momento y creo que la respuesta a la acción de Donald Trump es justamente el reconocimiento de Palestina como Estado.

Esta es una decisión grave e irresponsable y es hora de que la Unión Europea haga una demostración de fuerza de fuerza política y de fuerza moral. Yo entiendo muy bien la prudencia de la alta representante, pero, realmente, es una gran ocasión para dar una lección política y moral tanto a Israel como a los Estados Unidos.